Ja w wystąpieniu pana komisarza Füle właściwie znalazłem to, co poprzedzało naszą debatę, tzn. taką ambiwalencję uczuć. Z jednej strony, bardzo wspieramy te europejskie aspiracje Ukrainy, ale z drugiej strony widzimy problemy i nie wolno o tych problemach nie mówić, chociażby dlatego, żeby być uczciwym wobec naszych partnerów w Kijowie. To, że my kibicujemy tym zmianom, jest oczywiste, bo to będzie dobre dla Ukrainy, to będzie dobre dla Unii Europejskiej. Natomiast mamy do czynienia z takim procesem odwrotu od demokracji na całym obszarze postsowieckim. To jest widoczne w Rosji dzisiaj o tym rozmawialiśmy to jest oczywiście widoczne na Białorusi. Ważne jednak, żebyśmy nie porównywali albo inaczej żebyśmy nie utożsamiali sytuacji na Ukrainie z sytuacją w Rosji, a już zwłaszcza z sytuacją na Białorusi. Rzeczywiście było tak, że Ukraińcy przy tych wszystkich problemach, o których my dzisiaj mówimy, mieli możliwość wypowiedzenia się, zamanifestowania własnej woli w tych wyborach. One nie były takie, jakich byśmy sobie życzyli, ale one spełniały te oczekiwania, te niskie oczekiwania, które mieliśmy. Dzisiaj wszystko zależy już od Ukraińców, trzymajmy za nich kciuki i róbmy wszystko, żeby ich aspiracje europejskie były spełnione.